ég ætla ekki að svara formanni sjálfstæðisflokksins að sinni ég gerði það nefnilega í ræðustól hér árið tvö þúsund og sjö umræðan núna fjallar um skuldavandann í þjóðfélaginu en umræðu um skuldavanda er hægt að nálgast með ýmsu móti menn hafa aðallega gert það á tvennan hátt annars vegar er hægt að spyrja hvað er hægt að gera fyrir hinn skulduga hvort sem það er einstaklingur fjölskylda eða fyrirtæki þeirrar spurningar hafa stjórnvöld spurt leitað svara og komið með úrlausnir þar má nefna nokkrar ég nefni fyrst greiðslujöfnun sem hefur leitt til lækkunar á greiðslubyrði fyrst og fremst með því að lengja í láni og tengja afborgunarskilmála vísitölu launa og atvinnustigs í öðru lagi er um að ræða sértæka skuldaaðlögun í bönkunum en eins og hér hefur verið vakið máls á hefur hún náð til allt of fárra einstaklinga aðeins hundrað tuttugu og átta af fjögur hundruð þrjátíu og sjö sem sótt hafa um slíkt innan bankanna þá vil ég nefna úrræði sem skiptir verulegu máli það er greiðsluaðlögun á vegum ríkisins og felur það í sér að skuldir eru aðlagaðar að greiðslugetu einstaklinga og fjölskyldna og það sem umfram er er fellt niður þetta er raunverulegt úrræði sem skiptir raunverulegu máli en til þess að það næði fram að ganga og gæti orðið að veruleika fyrir þá sem í hlut eiga setti alþingi að frumkvæði ríkisstjórnarinnar á fót sérstakt embætti umboðsmanns skuldara það er nú að fóta sig og við eða að efla það eins og við mögulega getum en það eru ýmis ljón í veginum það hefur til dæmis verið bent á að ríki og sveitarfélög hafa ekki komið sem skyldi inn í þessa aðlögunarpakka með sínar kröfur vegna skatta og annarra gjalda og það er nokkuð sem við erum núna að taka á á markvissan hátt þannig að ríki og sveitarfélög og hið opinbera komi einnig að þessari greiðsluaðlögun síðan eru það lánsveðin þar þekkjum við öll hvernig háttar á íslandi einstaklingur unga fjölskyldan veðsetur eign sína og fær síðan lán fær síðan veð að láni hjá foreldrunum pabba og mömmu eða systkinum fjölskyldunni eða ábyrgð þeirra á einhvern hátt þegar skuldir einstaklingsins eru síðan færðar niður standa þessi veð út af á þessu máli þarf að taka og við þurfum hér að leita samninga

að fá frestað lokanauðungarsölu um þrjá mánuði þessi frestur var framlengdur í febrúarmánuði síðast og á að renna út núna í októberlok en við höfum afráðið að framlengja þessa heimild til mánaðamótanna mars apríl á næsta ári síðan er það annað sem skiptir líka alveg höfuðmáli og kom fram í tölu hæstvirtur forsætisráðherra hér áðan að fólk einstaklingar fjölskyldur sem skjóta máli sínu eða veita til umboðsmanns skuldara og hann tekur málið til umfjöllunar þá gerist það sjálfkrafa ef hann óskar eftir því að eignin verður sett í frost og ekki boðin upp þetta er líka grundvallaratriði og veitir hinum skulduga rými til að taka á sínum málum þetta eru allt saman úrræði sem verða að virka hafa þegar hjálpað fjölmörgu fólki allt of fáum það er alveg rétt og við þurfum að greiða götu þess þeir sem eru að koma að þessu samráði þessari sameiginlegu vinnu okkar eru ásamt okkur að finna leiðir til að greiða götu þessa fólks síðan er það hin leiðin til þess að nálgast þennan vanda og skýrir að mínu mati reiðina sem er í þjóðfélaginu og hún er að nálgast málið á allt annan hátt

skulduga og það er þetta þegar hinn skuldugi segir það á ekkert að gera fyrir mig það þarf ekkert að gera fyrir mig það eina sem þarf að gera er að skila mér til baka því sem hefur verið oftekið af mér sem hefur veð oftekið af mér menn hafa horft þar til bankakerfisins sem fór á hausinn að hluta til vegna sviksemi innan fjármálakerfisins og síðan leiddi það til óðaverðbólgu sem þyngdi vaxtabyrðarnar við þekkjum öll verðbólguskotið það er þetta sem hagsmunasamtök heimilanna eru að hamra á þau segja það á að færa höfuðstólinn niður og reikna með hámarki á vísitölu frá einu eitt tvö þúsund og átta skilið okkur til baka því sem var oftekið af okkur ég er sammála þessari grundvallarhugsun og við höfum ákveðið innan stjórnarráðsins að vera opin fyrir þessari lausn líka við erum opin fyrir því hvernig er hægt að taka á þessu það væri hægt að gera það með lagaboði en þar er hængur á einfaldlega vegna þess að það má reikna með því að höfðað yrði skaðabótamál á hendur ríkinu vegna þess að þetta yrði brot á að mati einhverra einkaeignarrétti síðan hefur verið bent á gagnrök í því máli líka en það er til önnur lausn það er lausn samráðs þjóðarsáttar það er þetta sem hagsmunasamtök heimilanna eru að kalla eftir og sem sem betur fer flestir flokkar hér á alþingi hafa tekið vel undir að við efnum til átaks efnum til samráðs með öllum fjármálastofnunum í landinu með lífeyrissjóðunum með hinu

um að færa skuldastabbann niður nú ríður á og ég bið þjóðina að fylgjast með því hverjir það koma til með að verða hér innan dyra sem vilja vera með og taka í þá hönd sem hér hefur verið sett fram útrétt það verður greinilega ekki sjálfstæðisflokkurinn